Signora Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo come gruppo accettare assolutamente la base del ragionamento che c'è nello stabilire questo Fondo monetario europeo, in quanto è una replica del Meccanismo europeo di stabilità, che viene istituzionalizzato.

Di riforme, di lacrime e sangue, svalutazione dei salari, un impatto sociale devastante ammissioni della Commissione di colpe su questo tipo di meccanismo. Voi volete istituzionalizzare questo principio pensando che renderlo più democratico lo renda più morbido.

Bisognerebbe rivedere totalmente questo tipo di costruzione e partire dall'analisi dei profondi squilibri all'interno dell'Eurozona, perché ci sono gli squilibri e non servono questi strumenti. Serve una democrazia vera, ma voi in questo caso non lo state dimostrando assolutamente, proponendo questo Fondo monetario europeo.